Señora presidenta, señor comisario Borrell, esta Resolución se sitúa más allá de un mero debate parlamentario o de una declaración más de esta Cámara. Este Parlamento, a través de esta Resolución, condena, reconoce, interpela y habla en un momento clave en la historia de Venezuela. Condena y denuncia el régimen tiránico de Nicolás Maduro por intentar orquestar un golpe de Estado parlamentario para controlar la única institución democrática que evidencia la farsa de su régimen. Y lo hace de una forma absolutamente intolerable desde el acoso y la violencia a los parlamentarios democráticamente elegidos y electos. Reconoce y apoya a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República de Venezuela y a la Asamblea Nacional como su única cámara de representación democrática, a la vez que exige el respeto a sus diputados, denunciando el acoso y la represión intolerable del régimen de Maduro. Interpela a la Unión Europea y al Alto Comisionado para que la Unión Europea lidere e intensifique los esfuerzos para devolver la democracia a Venezuela siguiendo la hoja de ruta adoptada por la Asamblea Nacional y las diferentes iniciativas con el Grupo de Contacto. Exige extender e intensificar las sanciones a los responsables de la violación de los derechos humanos y de la represión. Y pide a los Estados miembros que todavía no han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo que lo hagan. De igual manera que pide que sus representantes políticos sean reconocidos como tales. Y, finalmente, esta Resolución habla directa y fraternalmente al pueblo venezolano y le dice, con un mensaje fuerte y claro, no estáis solos.